Monsieur le Président, chers amis, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas pour la simple raison que le Premier ministre hongrois et beaucoup de députés, des conservateurs, n'ont pas la même conception de la démocratie que nous. Mais je vous avoue que je n'ai pas la même conception, par exemple, que ceux qui soutiennent le gouvernement bulgare. Je n'ai pas la même conception que ceux qui soutiennent le gouvernement roumain. Et je peux dire que c'est vrai. Nous débattons sur une conception de la démocratie. Ce qui me chagrine, c'est que vous dites On fait un jeu politique.

Vous posez la question de la Bulgarie, nous votons avec vous.

Il n'a aucune notion de la limite de la majorité. Tocqueville, allant aux États Unis, raconte que c'est cela l'invention de la démocratie. Une démocratie, c'est une majorité qui a une structure, qui contrôle ses limites, et cela, M.

Oui, parfois, les peuples les plus grands ont besoin d'une aide des autres peuples pour acquérir la liberté. La liberté des Hongrois, c'est une liberté qui a été acquise avec les Polonais et avec d'autres, et pas simplement avec les Hongrois, qui ont fait tomber ce mur avec les Allemands de l'Est. Arrêtez de nous raconter que la Hongrie, c'est l'épicentre de la liberté.

Il n'y a que la démocratie qui régule le pouvoir parce qu'un peuple peut aussi se tromper, même le peuple hongrois. Même le peuple hongrois peut se tromper! Je m'excuse pour vous, Monsieur Orbán